Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Odbor za finance je na tretji seji petnajstega januarja letos kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. V drugi obravnavi, ki ga je državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila vlada. Odbor je poleg predloga zakona prejel naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s stodevetindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora, so amandma k predlogu zakona vložile poslanske skupine koalicije, in sicer k drugemu členu predloga zakona. Seji Odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe in Državnega sveta. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance pojasnil cilj in namen predloga zakona ter predstavil poglavitne rešitve, ki se nanašajo predvsem na prenos Direktive dva tisoč sedemnajst skozi dva tisoč tristo devetindevetdeset, katere cilj je uskladiti vrstni red poplačila obveznosti bank in povečanje preglednosti bančnega poslovanja v smislu povečanja pravne varnosti predvsem za nepoučene vlagatelje, ki investirajo v dolžniške vrednostne papirje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je glede pripomb iz pisnega mnenja navedla opozorila, ki jih je podala k drugem in šestem členu. Predstavnik državnega sveta je povedal, da Komisija Državnega sveta za gospodarstvo , obrt, turizem in finance predlog zakona podpira. V razpravi je bilo izpostavljeno predvsem vprašanje glede sistemske pomembnosti bank v Sloveniji, saj naj bi rešitve, ki izhajajo iz Direktive zagotavljale, da imajo sistemsko pomembne banke lahko v vsakem trenutku dovolj sredstev za pokrivanje potencialnih izgub. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vloženi amandma k drugemu členu poslanskih skupin koalicije in ga sprejel. Glede na sprejeti amandma je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga Zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjen predlog Zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. ...